Je absurdné a úplne neprijateľné, aby vysokí predstavitelia OSN a teraz aj Európsky parlament zneužívali tragickú situáciu nakazených žien a ich rodín. Vnucujú svoju propotratovú agendu krajinám, ktoré vo svojej legislatíve zabezpečujú ochranu počatého života. Desiatky rokoch mnohé z týchto krajín odolávali opakovaným politickým a ekonomickým tlakom západu na presadenie kultúry smrti. A teraz sme svedkami, ako sú ženám a dievčatám z rozvinutých krajín namiesto potrebnej podpory a skutočnej odbornej zdravotníckej pomoci vnucované tzv.

Tehotným matkám, ktoré čelia neistote a obrovskému tlaku, je tu podsúvané smrteľné riešenie.